Monsieur le Président, je voudrais revenir sur ce qui vient d'être dit, c'est à dire les 700 millions de l'Union européenne.

De plus, conformément aux articles 8 et 9 de l'accord de Cotonou, l'Union européenne engage un dialogue politique régulier avec le Nigeria sur les droits de l'homme et les principes démocratiques.

Je vous dirai que, dans mon pays, le premier ministre Elio Di Rupo, belge, ne pourrait pas se rendre au Nigeria. Je ne dirai rien de Michael Cashman, non plus. Il faut le garder chez nous.